Ich finde es auch gut und das zeichnet unser Parlament aus dass wir Einzelpersonen und deren Schicksale hier aufzeigen. Ich rufe auch dazu auf, dass die Kollegen, die dies vielleicht noch nicht getan haben, sich einer Initiative anschließen, politische Patenschaften für einzelne politisch Verfolgte zu übernehmen, um auf diese Art diese Menschen bekannt zu machen und es dem Regime zu erschweren, in der Anonymität Maßnahmen gegen diese Personen zu ergreifen.